Am aflat recent vestea alarmantă că produse provenite de la animale clonate din America de Nord au pătruns în lanțul alimentar european. Parlamentul European și a exprimat în mod repetat viziunea că aceste alimente ar trebui interzise, dintr o serie de motive care țin de etică și de mediu, și vom continua să avem o poziție puternică și unitară în această privință, în perioada negocierilor pe tema reglementărilor alimentelor noi. Dovezile oferite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și de Grupul european pentru etică indică existența unor probleme grave de sănătate, care afectează atât animalele clonate, cât și mamele surogat ale acestora. În același timp, din punct de vedere al protecției mediului, impactul creșterii consumului de carne ar putea fi devastator, iar un număr mare de animale clonate ar afecta biodiversitatea naturală, crescând vulnerabilitatea animalelor la epidemii și amenințând astfel siguranța alimentară. Am auzit deja argumentele legate de comerț și de regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Ni se spune că nu putem interzice intrarea acestor alimente în Uniunea Europeană, fără a încălca obligațiile stabilite de OMC. Dar Uniunea Europeană a decis să oprească intrarea pe piață a unor produse atunci când au existat dubii legate de beneficiile aduse consumatorilor, sau îngrijorarea că aceștia sunt induși în eroare. Vom lua în considerare toate posibilitățile legale de a implementa o asemenea interdicție. Mai mult, privind situația în ansamblu, ar trebui să insistăm ca regulile OMC să aibă în vedere și asemenea considerente de ordin etic și de protecția mediului. Există argumente serioase împotriva alimentelor provenite de la animale clonate. Nu există, în schimb, dovezi clare ale beneficiilor oferite de acestea. Pentru Comisie, este momentul să propună o soluție concretă în legătură cu această problemă, care să țină cont și de viziunea forului nostru, reprezentativ pentru cetățenii europeni. Nu avem voie să permitem experimente care să se joace cu sănătatea cetățenilor sau a mediului înconjurător.